Abban a korban, amikor gyakorlatilag már minden lépésünk a telefonálástól a kártyás fizetésen keresztül egy email elküldéséig, vagy közösségi oldalak használatáig az interneten keresztül történik, és személyes adataink rögzítésével jár, kiemelten fontos egy olyan szabályozás elfogadása, amely követi a kor kihívásait, teret enged ugyan a lehetőségeknek, de képes megakadályozni a visszaéléseket. Jól emlékszem arra az időre, amikor még azért küzdöttünk szabadságjogaink részeként hogy ne figyelhessenek meg, adatainkhoz ne férhessenek hozzá.

Polgáraink nem mindig vannak tudatában, hogy adataik védelmének kérdése, joga, azok elfelejtése, vagy törlésének fontossága ugyanolyan lényeges, mint már évtizeddel korábban a szabadságjogaink megszerzése volt. Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy jó, használható, gyakorlatban alkalmazható szabályozás szülessen, amely segít biztosítani az egyén személyes adatainak a védelmét, ugyanakkor nem lehetetleníti el a kis és középvállalkozásainkat, és nem rontja le az egyes tagállamokban már létező, és jól működő adatvédelmi standardokat.